frumvarpið er tvær greinar og fyrri greinin er í þá veru að lagt er til að fimmtu grein laga um sóknargjöld orðast svo auk gjalds samkvæmt annarri grein ber ríkissjóði að skila af tekjuskatti gjaldi er nemur átján og hálft prósent af gjöldum er renna til þjóðkirkjusafnaða og skráðra trúfélaga samkvæmt öðrum og þriðju grein í sjóð er nefnist jöfnunarsjóður sókna gjald þetta greiðist mánaðarlega annarri grein fjallar um að lögin taki gildi þegar í stað samkvæmt núgildandi lögum er starfsemi skráðra trúfélaga fjármögnuð með sóknargjöldum sem er ákveðin prósenta af útsvarsstofni þjóðkirkjan á hinn bóginn er fjármögnuð í fyrsta lagi með framlagi úr ríkissjóði samkvæmt sérstökum samningi íslenska ríkisins og þjóðkirkjunnar í öðru aldri með sóknargjöldum með sömu viðmiðun og til skráðra trúfélaga í þriðja lagi með framlagi til jöfnunarsjóðs sókna sem er átján og hálft prósent álag ofan á sóknargjöld og í fjórða lagi ber ríkissjóði að skila kirkjumálasjóði árlega af tekjuskatti sem nemur ellefu

þjóðkirkjuna og að ríkissjóður greiði sama hlutfall af sóknargjöldum í sjóðinn vegna þeirra sem eru í skráðum trúfélögum samkvæmt lögum þar um þessi breyting felur í sér kostnaðaraukningu sem nemur milli fimmtíu og sextíu milljónir króna fyrir ríkissjóð í greinargerð með frumvarpinu segir meðal annars núgildandi lög um sóknargjöld voru sett á árinu nítján hundruð áttatíu og sjö og tóku þau gildi í ársbyrjun nítján hundruð áttatíu og átta fram til þess tíma voru sóknargjöld innheimt af hverjum einstaklingi yfir sextán ára aldri sem nefskattur sem ríkið stóð skil á gagnvart þjóðkirkjunni trúfélögum og háskólasjóði og þáði ríkið þóknun fyrir með innheimtugjaldi sóknargjald hafði

dæmis þegar sóknir stóðu í fjárfrekum framkvæmdum eftir því sem ég kemst næst náði þessi heimild til hækkunar sóknargjalda jafnt til þjóðkirkjunnar og skráðra trúfélaga breytingin sem varð með gildistöku laganna í ársbyrjun nítján hundruð áttatíu og átta fól í sér að sóknargjaldið var fellt inn í tekjuskattinn ásamt ýmsum öðrum sköttum eins og til dæmis sjúkratryggingagjaldi kirkjugarðsgjaldi og fleiri álíka sköttum meginbreytingin varð því sú að í stað þess að gjaldendur greiddu beint til sinna sókna var ákveðið að þjóðkirkjusöfnuðir trúfélög og háskóli íslands vegna þeirra manna sem standa utan trúfélaga fengju hlutdeild í hinum nýja sameinaða tekjuskatti þessi hlutdeild var útreiknuð og ákveðin með hliðsjón af upphæð álagðra sóknargjalda á árinu nítján hundruð áttatíu og sjö var upphæðin miðuð við hinar venjulegu álagningarheimildir þágildandi laga um sóknargjöld þegar búið var að draga frá þá fjárhæð sem sóknir gátu nýtt sér gegnum sérstaka álagningarheimild sem gat farið í allt að núll komma átta prósent samkvæmt sérstöku leyfi dóms og kirkjumálaráðherra eins og eg greindi frá hér á undan var þar fundin ákveðin grunntala sem notuð var til þess að ákveða hlutdeild sókna trúfélaga og háskólasjóðs í tekjuskattinum til frambúðar gjaldið skyldi síðan fylgja sjálfkrafa breytingum sem kynnu að verða á fjölda þeirra manna sem náð hafa sextán ára aldri og tilheyra hverjum söfnuði auk þess var gert ráð fyrir að gjaldið fylgdi þeim breytingum sem yrðu á meðaltekjuskattsstofni einstaklinga tveggja síðustu ára á undan gjaldári í þessu fyrirkomulagi fólst ákveðinn jöfnuður þar sem söfnuðir sem höfðu lægri meðaltekjur á mann fengu hærri tekjur en samkvæmt eldra fyrirkomulagi og öfugt hið nýja fyrirkomulag hafði í för með sér að í stað þess að hver og einn einstaklingur greiddi ákveðinn nefskatt til safnaðar síns er sóknargjaldið greitt úr ríkissjóði í samræmi við fjölda þeirra sem skráðir eru í viðkomandi sókn eða trúfélag sóknargjaldið er því í raun fjármagnað með almennum skatttekjum þar sem það kemur úr ríkissjóði en upphæðin tekur breytingum eftir launavísitölu því til áréttingar má benda á að ríkissjóður tekur ekki lengur gjald vegna innheimtu sóknargjalda eins og gert var við fyrra fyrirkomulag samhliða breytingum á ákvæðum um sóknargjöld var tekin ákvörðun um að setja á laggirnar jöfnunarsjóð sókna í greinargerð með frumvarpi til laga um sóknargjöld frá árinu nítján hundruð áttatíu og sjö segir meðal annars um hlutverk sjóðsins að honum sé með leyfi forseta ætlað að mæta fjárþörf þeirra sókna er annars mundu nota núverandi heimildir samkvæmt þriðju grein laga um sóknargjöld um sérstaka hækkun sóknargjaldsins var þar vísað til heimilda greinar um hækkun sóknargjalds fyrir hvert ár allt að helmingi og miða það við núll komma áttatíu prósent af útsvarsstofni jafnframt var gert ráð fyrir að sjóðurinn skyldi styrkja fámennar og fátækar sóknir að auðvelda stofnun sóknar þar sem byggð er að breytast og að styrkja kirkjulega félagslega og menningarlega starfsemi á vegum safnaðanna svo og ýmis kirkjuleg verkefni sem höfðu áður fengið fjárframlög úr ríkissjóði þá var hinum nýja jöfnunarsjóði sókna ætlað að standa að hluta til undir rekstri og viðhaldi kirkna sem kallaðar hafa verið landskirkjur þótt ekki hafi verið ætlast til að felldur yrði niður stuðningur ríkissjóðs við sérstaklega fjárfrekar framkvæmdir og nefndar til sögunnar hallgrímskirkja og hóladómkirkja tekið var fram í greinargerð með frumvarpinu að fjárhæðir sem lagðar voru til grundvallar viðmiðunarhlutfalli í jöfnunarsjóð sókna með hliðsjón af sóknargjaldi væru eingöngu vegna þjóðkirkjusafnaða og þjóðkirkjuverkefna stjórn jöfnunarsjóðs sókna er samkvæmt lögum um sóknargjöld falin kirkjuráði en reikningshald er hjá b biskupsstofu eins og ég greindi frá hér á undan er rekstur þjóðkirkjunnar fjármagnaður úr fjórum áttum í fyrsta lagi af fjárlögum samkvæmt samningi sem gerður hefur verið við þjóðkirkjuna í frumvarpi til fjárlaga fyrir árið tvö þúsund og níu er gert ráð fyrir einn komma sex milljörðum króna til þjóðkirkjunnar þetta fjármagn stendur meðal annars undir launum presta þjóðkirkjunnar vígslubiskupa með sóknargjaldi sem samkvæmt frumvarpi til fjárlaga nemur um tvö komma fimm milljörðum króna þar sem um áttatíu prósent þess falla til þjóðkirkjunnar eða um tveir milljarðar króna sóknargjald dreifist á kirkjur landsins eftir fjölda þeirra sem skráðir eru í söfnuð og stendur undir rekstrarkostnaði svo sem launum annarra starfsmanna kirkjunnar kirkjustarfi og rekstri og byggingu sjálfrar sóknarkirkjunnar í þriðja lagi hefur þjóðkirkjan aðgang að jöfnunarsjóði sókna en til hans munu renna á árinu tvö þúsund og níu samkvæmt frumvarpi til fjárlaga um fjögur hundruð og sautján milljónir króna gjald í þann sjóð er átján og hálft prósent álag ofan á sóknargjöld framlag ríkisins vegna þeirra sem eru í þjóðkirkjunni jöfnunarsjóðurinn er notaður til að veita styrki meðal annars til bygginga og viðhalds kirkna auk þess til að jafna aðstöðu milli safnaða innan þjóðkirkjunnar í fjórða lagi og að lokum ber ríkissjóði að skila kirkjumálasjóði árlega af tekjuskatti sem nemur ellefu komma þrjú prósent af gjöldum er renna til þjóðkirkjusafnaða samkvæmt lögum um sóknargjöld samanber lög um kirkjumálasjóð númer hundrað þrjátíu og

kirkjumálasjóður er notaður til að fjármagna prestssetrasjóð auk þess að standa straum af kostnaði við kirkjuþing kirkjuráð og prestastefnu biskupsgarð ráðgjöf í fjölskyldumálum eða fjölskylduþjónustu þjóðkirkjunnar söngmálastjórn og tónlistarfræðslu á vegum þjóðkirkjunnar starfsþjálfun guðfræðikandídata og önnur verkefni samkvæmt ákvörðun kirkjuráðs þannig leggur ríkið í raun til aukaframlög til þjóðkirkjusafnaða umfram sóknargjöld sem nema tuttugu og níu komma átta prósent í heild rekstur annarra skráðra trúfélaga er hins vegar eingöngu fjármagnaður af sóknargjöldum nema í þeim tilvikum sem safnaðarmeðlimir sjálfir leggja til fjármagn eða með öðrum utanaðkomandi stuðningi sóknargjöld skráðra trúfélaga utan þjóðkirkjunnar standa þannig undir launum presta og annarra starfsmanna trúfélags annarri safnaðarstarfsemi viðhaldi og endurbyggingu kirkju og aðstöðu fyrir söfnuðinn til dæmis safnaðarheimilis mikið fjárhagslegt ójafnræði er því milli stöðu safnaða innan þjóðkirkjunnar annars vegar og skráðra trúfélaga hins vegar má þar meðal annars nefna stöðu fríkirkna hér á landi en það eru fjölmennar sóknir sem byggja á sömu evangelísku trúarsetningu og þjóðkirkjan prestar þeirra stunda nám sitt við guðfræðideildir til dæmis hér á landi og eru vígðir til starfa af biskupi íslands að öllu samanlögðu nemur fjármagn sem ríkissjóður greiðir vegna hvers einstaklings sem skráður er utan þjóðkirkjunnar í skráð trúfélög tæplega helmingi þeirrar upphæðar sem ríkissjóður leggur til vegna hvers einstaklings sem skráður er í þjóðkirkjuna hér á landi ríkir trúfrelsi þjóðkirkjan hefur sérstöðu meðal trúfélaga hér á landi meðal annars í ljósi sögunnar samkomulag er í gildi milli ríkisins og þjóðkirkjunnar um fjárhagsleg málefni sem byggist á sterkum grunni þessu frumvarpi er ekki ætlað að hrófla við þessu fyrirkomulagi hins vegar er með frumvarpi þessu lagt til að styðja frekar við önnur skráð trúfélög hér á landi með því að gefa þeim hlutdeild í jöfnunarsjóði sókna með sama hætti og gildir um söfnuði þjóðkirkjunnar til að styðja við kirkjulegt starf og ekki síður til að veita styrki til uppbyggingar og endurbóta í aðstöðu trúfélaga

sóknargjaldið var lagt niður með fyrra fyrirkomulagi þar sem var heimild trúfélaga tilmþess að hækka allt upp í núll komma átta prósent þá átti það við önnur skráð trúfélög önnur en þjóðkirkjuna jafnt sem kirkjusóknir innan þjóðkirkjunnar þannig má segja að skráð trúfélög hafi misst þá þá heimild til þess að auka tekjur sínar tímabundið til þess að standa undir til dæmis

slíkt óumdeilt er að trúarlegir söfnuðir burtséð frá trúarhugmyndum eru ákveðin kjölfesta í samfélaginu og veita stuðning og styrk til einstaklinga og fjölskyldna óháð samfélagslegri stöðu langt umfram það trúarstarf sem er grundvöllur starfsemi þeirra í flestum tilvikum eru gerðar sambærilegar kröfur til skráðra safnaða og til safnaða þjóðkirkjunnar um þjónustu í því sambandi er nærtækt að benda á fríkirkjusöfnuðina eins og ég nefndi hér á undan en fjárhagsleg staða þeirra í samanburði við þjóðkirkjuna er gjörólík eins og ég hef bent á hér á undan virðulegi forseti hlutfall þeirra sem eru skráðir í þjóðkirkjuna hefur farið lækkandi á síðustu árum árið nítján hundruð áttatíu og sjö voru um níutíu og þrjú og hálft prósent þeirra sem álögð sóknargjöld náðu til skráðir í þjóðkirkjuna en árið tvö þúsund og sjö eða tuttugu árum seinna hafði þetta hlutfall lækkað í áttatíu komma sjö prósent milli áranna nítján hundruð níutíu og tvö þúsund

er allt saman samkvæmt upplýsingum frá hagstofu íslands skráðum trúfélögum hefur fjölgað mjög mikið á tímabilinu nítján hundruð níutíu til tvö þúsund og sjö eða úr fjórtán í þrjátíu mikil fjölgun hefur verið í kaþólska söfnuðinum fríkirkjunni í hafnarfirði og reykjavík og óháða söfnuðinum má benda á í þessu sambandi að í núverandi skipulagi felst að hver einstaklingur sem skráir sig úr þjóðkirkjunni felur í sér sparnað fyrir ríkissjóð sem nemur framlagi í jöfnunarsjóð sókna sem er átján og hálft prósent af sóknargjaldi og kirkjumálasjóð sem nemur um ellefu komma átta prósent af sóknargjaldi samtals um þrjátíu prósent af sóknargjaldi við vinnslu frumvarpsins kom til álita að breyta samsetningu stjórnar jöfnunarsjóðs sókna í samræmi við það að fleiri trúfélög en þjóðkirkjan hefðu aðgang að sjóðnum niðurstaða flutningsmanna var í þá veru að beina því til háttvirtrar allsherjarnefndar að taka það til skoðunar og með hliðsjón af umsögnum þeirra skráðu trúfeálga sem málið varðar að